Ces deux textes sont une véritable avancée pour les citoyens européens et les commerçants. Ils vont nous permettre d'actualiser nos règles en matière de consommation face à l'essor du commerce en ligne, mais aussi face aux nouveaux usages et aux nouveaux services.

Il est également tout à fait positif que nous couvrions les contenus embarqués dans les biens physiques. En effet, il aurait été incompréhensible de ne protéger le consommateur que pour des biens matériels, sans se préoccuper des logiciels embarqués qui assurent leur bon fonctionnement. S'agissant du texte portant sur les contenus numériques, c'est une directive particulièrement importante parce qu'elle va harmoniser les règles européennes dans un domaine où, parfois, il n'existe encore aucune règle nationale. Nous devons également saluer le fait que nous sommes parvenus à un accord qui permettra de donner un cadre européen homogène à ce secteur en pleine expansion. Nous avons aussi voulu prendre en compte la réalité des usages de consommation, en incluant dans le texte les contrats qui sont conclus contre un paiement, mais aussi les contrats qui sont conclus par la collecte de données personnelles. Aujourd'hui, une grande partie des interactions qui ont lieu en ligne se base sur ce type d'échanges et il était essentiel de les faire entrer dans le champ d'application du texte. Ces deux textes représentent donc un pas en avant vers un véritable marché unique numérique protecteur des consommateurs. C'est cela, l'Europe pour laquelle nous nous battons.